Käisin minagi sel aastal kümnes lasteaias ja igal pool kuulsin pikkadest järjekordadest. On selge, et Eesti ei suuda täita Barcelona eesmärke, vähemalt mitte kuni kolmeaastaste laste osas, aga komisjoni üleskutse on igati teretulnud ja aitab selle probleemi lahendamisele kaasa. Aga ühte tahaksin veel rõhutada laste päevahoiust räägitakse enamasti soolise võrdõiguslikkuse ja naiste tööhõive kontekstis, aga mina tahaksin rõhutada seda, et see pole mitte ainult hoiuteenus, vaid ka haridusteenus ja selle alusharidusega luuakse baas edukaks toimetulekuks koolis ja ka edasises elus. Ja selles kontekstis peame seda erakordselt oluliseks ja kindlasti mitte eelmise sajandi lähenemiseks, nagu just äsja kuulsime. See on selle sajandi lähenemine.